fyrir er leitað heimildar alþingis til að staðfesta fyrir íslands hönd ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og sjö um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn og fella inn í samninginn tilskipun númer tvö þúsund sextíu um aðgerðaramma bandalagsins um stefnu í vatnsmálum gerð er grein fyrir efni ákvörðunarinnar í tillögunni og er ákvörðunin prentuð sem fylgiskjal með tillögunni ásamt þeirri tilskipun sem hér um ræðir meginmarkmið tilskipunarinnar er að setja ramma um vernd yfirborðsvatns grunnvatns árósavatns og strandsjávar sem og að hindra frekari rýrnun vatnsgæða og bæta ástand vistkerfa og að svo miklu leyti sem vatn hefur áhrif á önnur vistkerfi tekur tilskipunin einnig til gæða þeirra þá er ætlunin að tryggja sjálfbæra vatnsnotkun með verndun nytjavatns auka verndun og bæta vatnakerfi til dæmis með aðgerðum til að draga úr eða stöðva losun hættulegra efna og stuðla að aðgerðum gegn flóðum til þess að bæta ástand vatns og sjávar eins og kemur fram í þingsályktunartillögunni er tilskipunin einungis e e s tæk að hluta og voru því þeir þættir sem lúta að náttúruvernd til dæmis lífríki við strendur ár og vötn ekki teknir upp í e e s samninginn heldur aðeins atriði er varða mengun vöktun með henni og eftirlit ákvæði er varða auðlindastjórnun og gjaldtöku voru sömuleiðis ekki tekin upp í samninginn í sameiginlegri yfirlýsingu við ákvörðunina er áréttað að ólíkar landfræðilegar aðstæður kalli á mismunandi aðgerðir til að ná fram markmiðum tilskipunarinnar og að stjórnvöld gætu því metið á hverjum stað hvaða aðgerða þurfi að grípa til ekki þurfi þar af leiðandi að grípa til aðgerða þar sem þeirra er ekki þörf eða eins þetta er kallað í brussel og ég bið forláts á því virðulegi forseti að sletta hér no problem no action og það náðist samkomulag um að þetta væri áréttað í yfirlýsingunni eftir að fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar heimsótti ísland til að kynna sér aðstæður hér á landi árið tvö þúsund og eitt var skipaður starfshópur á vegum umhverfisráðuneytis og iðnaðarráðuneytis með þátttöku fulltrúa hlutaðeigandi stofnana svo sem umhverfisstofnunar

hlutverk hópsins var að fara yfir og undirbúa lögleiðingu tilskipunarinnar hér á landi lauk starfshópurinn störfum í mars síðastliðnum lagði hópurinn meðal annars til að umhverfisstofnun hæfist þegar handa við gagnaöflun og að starfshópur yrði skipaður til að gera tillögur að frumvarpi til laga um stjórnskipulag á sviði vatnamála í samræmi við tilskipunina til að innleiða tilskipunina hér á landi þarf að setja lög um stjórnun vatnsmála sem heyra undir umhverfisráðuneytið og að hluta til undir iðnaðarráðuneytið einnig þarf hugsanlega að breyta lögum númer sjö nítján hundruð níutíu og átta um hollustuhætti og mengunarvarnir auk þess sem breyta þarf ýmsum reglugerðum sem heyra undir umhverfisráðuneytið e e s efta ríkin þurfa ekki að innleiða tilskipunina fyrr en tveimur árum eftir að hún var tekin upp í e e s samninginn þá munu allir frestir í tilskipuninni taka mið af því hvenær gerðin kemur inn í e e s samninginn í stað ársins tvö þúsund þegar tilskipunin var samþykkt hjá e s b þannig má gera ráð fyrir að tilskipunin verði að fullu komin til framkvæmda hér á landi árið tvö þúsund og sautján eins og kemur fram í þingsályktunartillögunni er ljóst að verulegur kostnaður mun koma til í tengslum við lögleiðingu tilskipunarinnar hér á landi og vegna úttekta vöktunar og skýrslugerða þegar tilskipunin verður að fullu komin til framkvæmda kostnaðurinn mun aðallega falla á ríkið en einnig á sveitarfélög vegna framkvæmdar vatnsverndar starfshópurinn mat kostnað ríkisins vegna undirbúningsframkvæmda hundrað níutíu og fjögur komma tveimur milljónum króna sem mun dreifast á næstu ár hugsanlega allt til ársins tvö þúsund og þrettán hefur hluti þessa kostnaðar hefur þegar fallið til og verið greiddur hlutaðeigandi stofnunum kostnaður heilbrigðiseftirlits sem rekið er af sveitarfélögunum mun ekki falla til fyrr en síðar og er ekki ljóst hversu mikill hann verður samráð hefur verið haft við sveitarfélögin um upptöku tilskipunarinnar frá því byrjað var að ræða upptöku hennar í e e s samninginn sömuleiðis verður unnið að framhaldi málsins í nánu samstarfi við sveitarfélögin svo sem við gerð lagafrumvarps lögum samkvæmt verður þó öll vöktun á hendi ríkisins það er umhverfisstofnunar ég legg til frú forseti að lokinni þessari umræðu verði þessari tillögu vísað til síðari umræðu og til